Panie Przewodniczący! Wybór miejsca spotkania Rady w La Valetcie wskazuje bardzo wyraźnie na nawiązanie do zjawiska, które było, zanim rozpoczęła się wojna w Syrii. Wydaje mi się, że to jest niezwykle ważne, żebyśmy przypomnieli sobie apele naszych kolegów z Malty wygłaszane w Parlamencie Europejskim o pomoc w sytuacji napływających imigrantów, przepływających imigrantów. To było jeszcze przed masowym napływem. To jakby wskazuje na to, że aby rozwiązać problem, nie wystarczy koncentrować tylko i wyłącznie na problemie wojny w Syrii. I bardzo dobrze się stało, że w dokumencie, który pojawił się w La Valetcie, zwraca się uwagę na dużo szerszy aspekt całej sprawy, zwraca się uwagę na źródła imigracji. Ja nie mówię tylko uciekinierach, ale wszelkiego typu migracjach, na powodach, dla których ludzie uciekają z terenów albo przenoszą się na tereny lepsze i zwrócenie uwagi właśnie na cały kompleks spraw, które będą wymagały załatwienia i to nie tylko zakończenia wojny w Syrii, ale również bardzo poważnego przemyślenia inwestycji w państwach